Plus d'Europe pour créer de la croissance et des emplois, pour réguler les marchés et pour réduire les inégalités.

J'adhère totalement à celui ci et je crois qu'enfin les États membres ont compris qu'en matière économique et budgétaire nous devions nous montrer audacieux. Audacieux et surtout responsables les réflexes protectionnistes nationaux nous mènent droit dans le mur. Il nous faut plus de supervision financière à l'échelle européenne et, à ce titre, l'accord avec le Conseil sur le paquet de supervision financière, que nous voterons lors de la prochaine session plénière, est une excellente nouvelle. Mais, au delà de la supervision du système, c'est une véritable coordination de nos politiques budgétaires et économiques que nous devons mettre en place. Nous devons accéder à un fédéralisme budgétaire et à un fédéralisme économique. Nous sommes hémiplégiques lorsque nous sommes unis sur une politique monétaire mais autonomes sur nos politiques budgétaires. Pour moi, c'est initié derrière ce nouveau semestre européen qui prévoit que les États membres soumettent leurs stratégies budgétaires chaque année au Conseil pour avis avant l'été. Mais, comme souvent en matière européenne, la pratique déterminera les règles bien plus que les textes. Je souhaite pour ma part que cette coordination ne reste pas formelle mais aboutisse à une véritable stratégie concertée en matière de politique économique, de politique industrielle, mais également de politique sociale. Je regrette à ce jour que les parlements nationaux et le Parlement européen ne soient pas pleinement associés à ce processus de coordination. Ainsi, Monsieur le Ministre, en tant que représentant du Conseil, je m'adresse plus particulièrement à vous en tant qu'autorités budgétaires, les parlements doivent prendre une place essentielle dans l'émergence d'une politique économique européenne.